Creo que las conclusiones de ese informe son clarísimas y justifican sobradamente que la Comisión Europea se hubiera puesto manos a la obra, ya hace mucho tiempo, para aclarar el funcionamiento del sistema de precios de entrada en lo que respecta, al menos, al sector del tomate. Sin embargo, la Comisión no sólo no ha intervenido para solucionar posibles trampas a las que puede dar lugar el Reglamento de precios de entrada en vigor, sino que ha negociado un nuevo acuerdo agrícola con Marruecos sin haber resuelto previamente los fallos del régimen de importación vigente. Señorías, ya va siendo hora de que la Comisión Europea tome en serio sus responsabilidades y empiece a investigar dónde se producen los fraudes, y pida, eventualmente, la recuperación de los derechos aduaneros impagados. Pienso que de ninguna manera se debe ratificar un nuevo acuerdo con Marruecos sin que se hayan resuelto los pormenores que hemos expuesto. Nuestro objetivo no es frenar la firma de acuerdos internacionales, sino garantizar que dichos acuerdos no perjudiquen gravemente los intereses de las producciones europeas y que se respeten las reglas firmadas en esos acuerdos. En lo que respecta al nuevo acuerdo con Marruecos, el sector de frutas y hortalizas europeo sólo pide garantías para que el cumplimiento efectivo de las medidas acordadas se lleve a cabo, y ello sólo es posible a través de la reforma del régimen de precios de entrada en vigor. Hasta que no tengamos un nuevo sistema de precios de entrada, no podemos tener un nuevo acuerdo con Marruecos. No podremos ratificar ese acuerdo que ya ha cerrado la Comisión.